Ja, der Meinung wäre ich schon, dass, wenn wir ein ideales weltweites Übereinkommen hätten, wir uns diese bilateralen Abkommen alle sparen könnten.

Trotzdem bleibt für mich klar und deutlich das Ziel Wir müssen die WTO zu einem weltweiten Erfolg führen, und dann werden wir diese Abkommen auch nicht mehr brauchen.